hvala gospa podpredsednica, spoštovani gospod minister. Ker sem že, lahko vam rečem, na eni izmed doslejšnjih sej, ko sem vašo kolegico ministrico spraševal o prekvalifikacijah ljudi, ki so na borzi o denarju, ki gre za prekvalifikacijo o o, tudi o sumih storitve nekaterih lahko rečemo že kaznivih dejanj na tem področju. napovedano nekako vprašanje za vas glede vajeništva. Kot veste, lahko bi rekel, skozi celo poslansko obdobje govorim o praksah glede, vajeništva nekoč in danes, tudi na tem področju še bivše države, sedaj tudi Slovenije in o prakso kako vajeništvo deluje na področju Avstrije, kjer sem deloval, nenazadnje tudi Bavarske, kjer je izredno ukoreninjena, ima dolgo tradicijo. Govoril sem tudi o tem, da, pravzaprav ste velja pregovor, torej so vajenci tudi bolj podjetni o akademiki, in da v Avstriji več kot trideset procentov mladih se odloča za, lahko rečemo, za vpis v vajeništvo, za opravljanje vajeništva in skozi vse življenjsko učenje dosega Avstrija, ne nazadnje tudi Bavarska, tudi Italija, izredno vrhunske rezultate na tem področju. Govorim seveda v primeru, da relativno mladi hitro pridejo, spoznajo bodoči poklic, relativno pridejo hitro na trg, kot ugotavljajo tudi v prvem relevacijskem poročilu o poskusnem izvajanju vajeništva, torej o poročilu, ki ki ste ga dobili na mizo, lahko rečemo, pred kratkim, tudi slovenska podjetja. In nenazadnje, slovensko gospodarstvo potrebuje v tej gospodarski rasti približno trideset tisoč ljudi na različnih poklicih. Gospod minister, sprašujem vas, kdaj boste uvedli, lahko rečem popolni sistem vajeništva, ne samo v štirih poklicnih skupinah, kdaj ga boste razširili in na katere poklice in ali boste to izvedli tudi v poklicih prihodnosti, kot so področje mehatronike, bionike, nanotehnologij, nenazadnje tudi domače umetnosti, obrti, poklici, ki izumirajo, in tako naprej. Jaz mislim, da vtis ali pa tudi identiteta Slovenije se šteje tudi v slovenskih proizvodih, produktih, v katerih lahko slovenski vajenci, kasneje mojstri, odtehtajo ali pa postavijo tudi slovensko proizvodnjo identiteto, ki je nujno potrebna za Slovenijo, za prihod Slovenije. Torej, spoštovani minister, kako je z vajeništvom, kako bo sledilo torej potem, potem, lahko rečemo, prvemu projektnemu, delu, kako bo sledil cilj vajeništva, torej da implementiramo popoln sistem vajeništva, kot ga poznajo primerljive države okrog nas. Najlepša hvala za odgovor. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite, imate besedo.